A legfőbb ideje volt, hogy az Európai Tanács végre elkötelezze magát egy átfogó, elsősorban az adósságválságtól fojtott gazdaságok megsegítése iránt. Nem kérdéses, hogy a görög adósság bankok általi 50 os leírása időt és teret ad, hogy a görög gazdaság fellélegezzen, és újbóli forrásokhoz jusson. A második görög mentőcsomagban már jól tükröződik az az elv, miszerint a bankoknak is ki kell venni a részüket a válságkezelésből.

Persze maradtak még kétségek és maradtak még tisztázandó részletek is.

Ugyanakkor mégis szeretném azt hinni, hogy túl vagyunk a nehezén, és ez a megoldás egyben stabilizáló megoldás, nemcsak az adósságválsággal küzdő országoknak, hanem Európa egészének is.